Perciò dobbiamo assicurarci da parte nostra che la postura dalla quale partiamo sia rispettosa dello slancio emancipatore del popolo africano, che esprime da diverso tempo la necessità di vivere sotto reale Stato di diritto.